Exemplul și experiența femeilor în vârstă reprezintă o valoroasă resursă economică și constituie un adevărat rezervor de experiență care poate deveni un real sprijin pentru comunitate. Consider necesară încurajarea tuturor măsurilor care contribuie la îmbunătățirea politicilor de egalitate de șanse, astfel încât să fie evitată, pe cât posibil, existența unor atitudini discriminatorii față de femeile care se apropie de vârsta pensionării. Cred, de asemenea, că trebuie încurajată reluarea activității profesionale după concediul de creștere a copilului, precum și reconversia profesională, pentru a evita sincopele în procesul de promovare și evoluție în carieră și pentru a evita lipsa unei pensii adecvate la final de carieră.